liečby je jednoducho návodom na vyvolávanie ďalších mentálnych chorôb a nie je vhodné, aby to zaznievalo v tejto sále. Názov témy rokovania Ukončenie manželstiev maloletých je zavádzajúci. Očakával by som totiž, že sa budeme baviť o tom, ako pomôcť deťom narodeným z týchto manželstiev a zlepšiť tak život ďalšej generácie, ale žiadne ponúkané riešenie som tam nenašiel.

Nútené sobáše vznikajú v uzavretých komunitách, kde sa nerešpektuje európske právo. Ja sa potom pýtam, kde sú sudcovia, polícia a štátna správa? Tieto dievčatá treba vedieť ochrániť. Ale jednu krivdu chceme nahradiť inou, a to tým, že zoberieme nenarodený život. Toto im nepomôže, naopak, poškodí ich to ešte viac.